Die vom Rechtsausschuss überwiesenen Berichte kommen gleich. Ich gebe Ihnen dazu dann gleich das Wort.

Der Rechtsausschuss

Gemäß Artikel 9 Absatz 8 der Geschäftsordnung werden diese Berichte das ist bisher vorgesehen heute Abend zur Abstimmung gestellt.